Salut rolul important ce va fi jucat de Banca Centrală Europeană în supravegherea băncilor din statele membre participante la mecanismul unic, inclusiv prin posibilitatea de a acorda instrucțiuni autorităților naționale competente.

Având în vedere că în România, băncile din zona euro dețin trei sferturi din activele sistemului bancar și două treimi din capitalul acestuia, și având în vedere intenția țării mele de a adopta moneda unică în viitor, apartenența la uniunea bancară devine o necesitate. În acest context, susțin modificarea adusă propunerii inițiale a Comisiei Europene prin acordarea dreptului de vot pentru țările din afara zonei euro în cadrul Consiliului de supraveghere al BCE. De asemenea, riscul de divizare a uniunii bancare în state decidente și state executante s a redus considerabil prin echilibrarea sistemului de vot în cadrul autorității bancare europene.

uniunii bancare, însă nu este suficient pentru a evita producerea unor crize economice și financiare majore.